um klukkan tvö í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram umræða utan dagskrár um stöðu og starfsumhverfi íslenskrar verslunar málshefjandi er háttvirtur þingmaður ásta möller

umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund